virðulegi forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti manni hluta fjárlaganefndar en auk mín eru á þessu áliti háttvirtir þingmenn einar már sigurðarson ellert schram jón bjarnason og guðjón arnar kristjánsson virðulegi forseti við þriðju umræðu um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex er meiri hlutinn að leggja til að útgjöld ríkissjóðs verði enn aukin um tæplega þrjú hundruð áttatíu milljónir króna að viðbættum þeim rúmlega nítján milljörðum sem þegar hafa verið samþykktir eftir aðra umræðu að stærstum hluta virðulegi forseti er um að ræða tvö hundruð milljóna króna framlag til að mæta rekstrarhalla ýmissa heilbrigðisstofnana og þá eru efni millifærðar rúmlega þrjú hundruð sextíu milljónir króna af fjárlagaliðnum öldrunarstofnanir almennt sem er númer núll átta fjögur hundruð og einn á ýmis hjúkrunarheimili og öldrunarstofnanir það er einnig til að mæta rekstrarhalla verður það að teljast frú forseti nýbreytni að óskað sé sérstaks samþykkis í fjáraukalögum til að millifæra fjárheimildir með þessum hætti ekki síst í ljósi þess að í ríkisreikningi er gerð sérstök grein fyrir millifærslu fjárheimilda innan ársins á tíu blaðsíðum í reikningnum það þarf tíu blaðsíður í reikningnum til að gera grein fyrir öllum þessum millifærslum og væri sjálfsagt full þörf á því að fjárlaganefnd yrði gerð nánari grein fyrir ýmsum millifærslum þar fjöldi millifærslnanna sýnir svo ekki verður um villst að á liðnum árum hefur myndast sérstakt fjárveitingavald innan framkvæmdarvaldsins sem rýrir þá yfirsýn sem nauðsynlegt er að alþingi hafi yfir fjárveitingar frú forseti samkvæmt fyrirliggjandi tillögum er nú gert ráð fyrir að tekjujöfnuður árin tvö þúsund og sex verði tæplega fjörutíu og fimm milljarðar króna en fjárlög ársins gerðu ráð fyrir tekjujöfnun að fjárhæð tæplega tuttugu milljörðum tekjujöfnuðurinn hefur því ríflega tvöfaldast á árinu og nú er gert ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs verði tæplega þrjú hundruð áttatíu milljarðar króna sem er þrettán komma þrjú prósent hærri fjárhæð en gert var ráð fyrir í fjárlögum gjöldin eru nú áætluð tæplega þrjú hundruð þrjátíu og fimm milljarðar króna eða um sex komma tvö prósent hærri en fjárlög gerðu ráð fyrir frú forseti væntanlega má gera ráð fyrir því að útgjöld ríkissjóðs verði hærri en hér er áætlað vegna þess að fjölmargar stofnanir eiga í rekstrarvanda sem ekki hefur verð tekið á af háttvirtu alþingi og benda bráðabirgðatölur til þess að mun fleiri stofnanir verði um mitt ár komnar tíu prósent fram úr fjárheimild en voru í lok árs tvö þúsund og fimm það er eiga sérkennilegt að þurfa að horfa upp á það ár eftir ár eftir ár hvernig fjáraukalögin eru notuð til að bæta tilteknum stofnunum uppsafnaðan rekstrarhalla en ekki er bættur uppsafnaður rekstrarhalla annarra stofnana sumar stofnanir virðast eiga mun greiðari aðgang að fjáraukalögum heldur en aðrar leiðréttingarnar eru því tilviljanakenndar og ekki að sjá að það sé fylgt neinum reglum í þeim efnum frú forseti eitt af stærstu vandamálum við fjárlagagerð undanfarandi ára er skortur á upplýsingum um fjárhagsstöðu stofnana ríkisins bæði þeirra sem eiga við rekstrarvanda að stríða og hinna sem virðast alltaf hafa nægt fé milli handanna er þetta meðal annars gert að umtalsefni í nefndaráliti sem sumir háttvirtir þingmenn stóðu að og kallað var nefndarálit annar minni hluta fjárlaganefndar við aðra umræðu um fjáraukalögin í greinargerð með frumvarpi til fjárreiðulaga er sérstaklega fjallað um tilgang fjáraukalaga segir þar meðal annars að með frumvarpinu sé mörkuð skýr stefna um efni fjárlaga fjáraukalaga og lokafjárlaga þannig er gert ráð fyrir því að allar fyrirsjáanlegar fjárráðstafanir komi fram í fjárlögum síðan segir orðrétt með leyfi forseta í fjáraukalögum innan fjárhagsárs verði fjallað um þær fjárráðstafanir sem ekki var hægt að sjá fyrir við afgreiðslu fjárlaga fjáraukalög snerust þannig fyrst og fremst um ófrávíkjanleg málefni en ekki um rekstrarvanda einstakra ríkisstofnana aðrar fjárhagsráðstafanir eiga að koma til umfjöllunar eftir atvikum við afgreiðslu fjárlaga fyrir næsta fjárhagsár eða viða afgreiðslu lokafjárlaga fyrir síðasta fjárhagsár ef litið er til síðustu ára kemur í ljós að aldrei hafa lokafjárlög og fjárlög verið umgengin með þeim hætti sem lögin gera ráð fyrir frú forseti í sjöundu grein fjárreiðulaganna segir með leyfi forseta fjármálaráðherra skal leggja endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins árs fyrir alþingi eigi síðar en tveimur vikum eftir að þing kemur saman að hausti þá segir ennfremur í fertugustu og fimmtu grein að með leyfi forseta með ríkisreikningi sem lagður er fram á alþingi samanber sjöundu grein skal fylgja frumvarp til lokafjárlaga honum til staðfestingar frú forseti nú er liðinn nær einn og hálfur mánuður frá því að frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fimm átti að leggja fram en hvergi bólar á þessu frumvarpi þetta er sérkennilegt í ljósi þess að ríkisreikningur fyrir árið tvö þúsund og fimm kom út í júlí á þessu ári og því hefði átt að vera nægur tími til að leggja frumvarpið fram lokafjárlögin eru mjög mikilvæg þar á að leita heimilda til uppgjörs á skuldum eða ónotuðum fjárveitingum sem ekki eru fluttar á milli ára jafnframt skal leggja fram sérstaka skrá ásamt skýringum yfir geymdar fjárheimildir og þá aðila sem farið hafa fram úr fjárheimildum ársins enn fremur skal gerð grein fyrir ónýttum lántökuheimildum liðins árs þessu er ekki fylgt nú fremur en áður það er athyglisvert að þau lokafjárlög sem lögð hafa verið fram á undanförnum árum hafa ekki efnislega uppfyllt ákvæði fjárreiðulaganna þetta höfum við gagnrýnt í stjórnarandstöðunni á hverju einasta ári þar hefur meðal annars ekki verið gerð grein fyrir ónýttum lántökuheimildum né heldur veittar skýringar á geymdum fjárheimildum það má því velta því upp frú forseti hvort frumvarp sem efnislega uppfyllir ekki skilyrði þeirra laga sem það byggir á sé tækt til þinglegrar meðferðar á alþingi það eru önnur atriði sem eru mikilvæg þegar kemur að umfjölluð um frumvarp til fjáraukalaga má þar til dæmis nefna að aldrei er þess getið í skýringum hvort útgjöld sem leitað er heimilda fyrir séu þegar til fallin eða hvenær áætlað sé að þau falli til það hefur hins vegar gerst að leitað hefur verið eftir heimildum til útgjalda í fjáraukalögum þar sem beinlínis er tekið fram í skýringum að meginþungi útgjaldanna falli ekki fyrr en á næsta ári þetta eru auðvitað ekki virðulegi forseti vinnubrögð sem eru tæk samkvæmt

vegna athugunar á samgöngumiðstöð í vatnsmýri og reykjavíkurflugvelli það kemur fram í skýringum að með fjáraukalögum tvö þúsund og fimm var veitt átján milljónir króna til verkefnisins en það vekur líka athygli að þetta viðfangsefni er ekki í fjárlög núll ögum ársins tvö þúsund og sex né heldur í fjárlög núll ögum árin tvö þúsund og fimm en fær aukafjárveitingu bæði árin frú forseti þetta mál ætti með öllu eðlilegu að hafa komið inn í fjárlög á þessum árum en ekki að koma inn sem viðbótarfjárveiting þá vil ég í öðru lagi nefna að það er óskað eftir hundrað fimmtíu milljónir króna framlagi til að standa undir hlutdeild ríkissjóðs í áföllnum kostnaði vegna undirbúnings að byggingu tónlistar og ráðstefnuhúss þetta viðfangsefni hefur verið beinlínis falið í heimildargreinum undanfarinna fjárlaga og samið hefur verið um útgjöld sem aldrei hafa komið til efnislegrar meðferðar í fjárlaganefnd þá vil ég í þriðja lagi nefna að lagt er til að veittar verði hundrað tuttugu milljónir króna viðbótarframlag á nýju viðfangsefni undir fjárlagaliðnum listir og framlög

hér er gott dæmi um ný útgjöld sem ekki eiga heima í fjáraukalögum þau eru ekki ófyrirséð þar sem þau byggja á meðvitaðri ákvörðun um gerð þessara samninga eðlilegast hafi verið að ræða

í umræðu um fjárlög fyrir árið tvö þúsund og sjö frú forseti annað dæmi sem ég vil nefna er að landbúnaðarráðuneytið óskar eftir þrjú hundruð fimmtíu og fjögur og hálfa milljón króna framlagi til að styrkja byggingu reiðhalla reiðskemma og reiðskála sem reistir verða í samvinnu við hestamannafélög frú forseti þetta eru án efa ágæt verkefni en þetta eru ekki ófyrirséð útgjöld þar sem ákvörðunin lýtur að styrkjum til þessara félaga og hefði auðvitað átt að kynna í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sjö fleira frú forseti mætti nefna sem dæmi um fjárveitingar sem eru ranglega tilfærðar í fjáraukalögum og vil ég nefna líka að það er til dæmis óskað vegna þúsund milljónir króna framlagi vegna umferðaröryggi á vegum út frá höfuðborgarsvæðinu um er að ræða framkvæmdir sem munu bæta verulega umferðaröryggi eins og segir í frumvarpinu en svo mörg voru þau orð það er ekki gerð nánari grein fyrir þessum framkvæmdum hvort þær séu hafnar hvenær áætlað er að þeim ljúki og hvort öll útgjöldin falli til á þessu ári það má líka nefna að það er lagt til að fjarskiptasjóður fái fimm hundruð milljóna króna á árinu tvö þúsund og sex í stað ársins tvö þúsund og sjö þá vil ég spyrja hvaða kostnaður er það sem hefur fallið til og mun falla til núna til áramóta sem veldur því að það þarf að færa þessar fimm hundruð milljónir

um fjölmiðla vegna þess að kostnaðurinn hefur verið umfram það sem getur talist eðlilegt að aðalskrifstofan geti borið enda var kostnaðurinn ekki allur fyrirséður virðulegi forseti það má vel vera að þetta hafi verið ófyrirséð atvik en það verður að skýra það fyrir okkur hvernig hugtakið eðlilegt er skilgreint í þessu samhengi það koma ekki nægilegar útskýringar

það má hins vegar segja að það er staðreynd að umræður um fjáraukalög vekja oft minni athygli heldur en umræðurnar um fjárlögin því er kannski meiri freisting að koma ýmsum málum í gegnum fjáraukalögin í gegnum fjáraukalögin heldur en í gegnum fjárlög það er ómögulegt að meta ágæti fjárlaga út frá umfangi fjáraukalaga einna og sér til þess þarf mun meiri upplýsingar til dæmis eins og frumvarp til lokafjárlaga fyrra árs skýrslu um framkvæmd fjárlaga fyrstu níu mánuði fjárlagaársins og áætlun um útkomu til áramóta án þessara upplýsinga verða bæði fjárlög og fjáraukalög hálfgerð eylönd án innbyrðis tengingar án upphafs og án endis það hefur margoft komið fram í álitum minni hluta fjárlaganefndar í gegnum árin að hvergi meðal hinna vestrænu ríkja þekkist að framkvæmdavaldið komist upp með að umgangast fjárlög með þeim hætti sem hér tíðkast lítil sem engin virðing er borin fyrir fjárlögum og sú ábyrgð og sú vandvirkni sem nauðsynlegt er við framkvæmd þeirra er ekki til þess vegna hafa öll fjárlög þessarar ríkisstjórnar verið marklaus plögg málamyndar gerningar sem leiðir af skyldu hverrar ríkisstjórnar að leggja fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár sitjandi ríkisstjórnarmeirihluti á alþingi hefur ekki viljað gera bót á þeim slælegu vinnubrögðum sem meiri hlutinn hefur vanið sig á það verður því verkefni frú forseti nýrrar ríkisstjórnar að skapa þann aga og þá festu sem nauðsynleg er í ríkisfjármálum ég hef nú lokið því að gera grein fyrir minnihlutaáliti úr fjárlaganefnd eins og fyrr segir þá rita undir þetta ásamt þeirri er hér stendur háttvirtir þingmenn einar már sigurðarson háttvirtir þingmenn ellert b schram háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson og háttvirtur þingmaður jón bjarnason en frú forseti áður en ég lýk máli mínu þá er mál sem ég vil taka hér upp vegna þess að gert er ráð fyrir því í breytingartillögum

er gert ráð fyrir níutíu milljónir til vaxtabóta til viðbótar þeim tvö hundruð milljóna sem þegar hafa verið samþykktar hér eftir aðra umræðu þessi upphæð er tilkomin vegna þess að það var gert hálfu ríkisstjórnarinnar í tengslum við endurskoðun kjarasamninganna í sumar á lofaði ríkisstjórnin því að leiðrétta skerðingu sem fjöldi heimila í landinu stór fjöldi heimila í landinu varð fyrir á vaxtabótum vegna hækkunar á fasteignamati frú forseti ég tel rétt að gera þetta mál að örlitlu umtalsefni hér vegna þess að það er auðvitað til algjörrar skammar hvernig á því máli hefur verið haldið háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir gerði hér ágætlega grein fyrir afstöðu okkar þegar málið var hér til umræðu fyrir helgi en ég tel rétt að koma inn á það hér vegna þess að hér er verið að leggja til hækkun á framlaginu en þegar er það alveg ljóst að þetta er ekki nándar nærri nóg þetta er ekki nándar nærri nóg og hér er ríkisstjórnin í fyrsta lagi að brjóta þetta samkomulag sem gert var við así í sumar þá er hún að brjóta þetta samkomulag vegna þess að það var um það rætt að haft yrði samráð við así um þessar leiðréttingar þetta samráð hefur ekki orðið og hefur forusta así margoft gert grein fyrir því og hefur fullyrt að þetta frumvarp sem samþykkt var hér fyrir helgi að viðbættum þessum níutíu milljónir sem hér koma til séu einfaldlega vanefndir vanefndir að hálfu ríkisstjórnarinnar á því sem lofað var þar segir grétar þorsteinsson meðal annars í yfirlýsingu sem er finna á vef alþýðusambands íslands þar segir hann að ríkisstjórnin hafi lofað því í sumar við endurskoðun kjarasamninga að það yrði tekið á vanda þessa fólks sem missti stóran hluta vaxtabóta sinna eða hreinlega allar bæturnar fyrir þær sakir einar að fasteignamatið hafði hækkað á milli ára frú forseti að hefur ekkert breyst annað í lífi þessa fólks annað en það að fasteignamatið hækkaði það hefur ekkert meira á milli handanna það gerði ráð fyrir þessum vaxtabótum við sína áætlanagerð það er alveg ljóst að þessar tvö hundruð níutíu milljónir sem núna eru að koma inn til viðbótar eru ekki nóg til þess að mæta þessum gríðarlegu skerðingum sem þetta fólk varð fyrir það er alveg ljóst að fjöldi heimila í landinu sem gerði ráð fyrir því vegna loforða ríkisstjórnarinnar í sumar um að leiðrétta þessar skerðingar þau gerðu hreinlega ráð fyrir því að fá þessar vaxtabætur fá leiðréttingu á þessum vaxtabótum núna fyrir jól þetta fólk verður fyrir miklu áfalli vegna þess að mjög margir munu ekki fá þessa leiðréttingar það eru aldeilis kaldar kveðjur sem þessu fólki er sent héðan frá hinu háa alþingi það á þó ekki að koma á óvart frú forseti að menn séu hér markvisst að skera niður þessar vaxtabætur vegna þess að það er það sem menn hafa verið að gera og þessi ríkisstjórn hefur verið að gera á undanförnum árum með markvissum hætti og hér erum við að sjá eina birtingarmynd þess frú forseti það kemur mér á óvart og það hryggir mig að framsóknarflokkurinn sé búinn að hoppa á þennan vagn

að eyðileggja vaxtabótakerfið þegar háttvirtir þingmenn framsóknarflokksins standa hér í þessum ræðustóli og halda því fram að þeir séu í velferðarríkisstjórn þá veit ég ekki á hvaða plánetu háttvirtir þingmenn búa vegna

þetta eru engar smáupphæðir frú forseti vegna þess að þessar upphæðir geta hlaupið hátt í mánaðarlaunum eftir skatt hjá lágtekjufólki í landinu ég vil lýsa vonbrigðum mínum með þessa niðurstöðu hjá ríkisstjórninni en jafnframt segja að hún kemur mér ekki á óvart vegna þess að við vitum að sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið hlynntur þessu vaxtabótakerfi

og sýnir manni frú forseti að það er ekkert að marka stór orð framsóknarmanna þegar á hólminn er komið þegar þeir eru komnir í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum vegna þess að þá lúffa þeir í einu og öllu til þess að halda sínum sex ráðherrastólum þá er öllum prinsippum hent fyrir róða frú forseti þegar fyrrverandi forsætisráðherra halldór ásgrímsson setti á laggirnar hér fjölskyldunefnd til þess að skoða stöðu fjölskyldnanna í landinu að þá var hér blásið í herlúðra og sagt að núna ætti að fara að skoða hag fjölskyldunnar í heildarsamhengi þá verð ég að segja frú forseti ef þetta þessar skerðingar á vaxtabótunum er fjölskyldustefna framsóknarflokksins þá krefst ég þess að háttvirtir þingmenn komi hér upp og greini frá því hvað þeir ætli að gera fyrir heimilin í landinu vegna þess að setja á laggirnar nefnd fjölskyldunefnd til að skoða heildstætt mál fjölskyldunnar

frú forseti það hefur verið með hreinum ólíkindum og það hefur verið algerlega ævintýralegt á þessu kjörtímabili að fylgjast með því með hvaða hætti háttvirtur ríkisstjórn hefur verið að skera niður með markvissum hætti vaxtabætur til heimilanna í landinu vil ég þá nefna að í rauninni má segja að þeir hafi ævintýralegt hugmyndaflug algerlega ævintýralegt hugmyndaflug í þeim efnum þá vil ég í fyrsta lagi nefna að það er sífellt lægri hluti eftirstöðvar skulda sem eru lagðir til grundvallar við útreikning vaxtabóta þannig að nú árin tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fjögur miðuðust vaxtabætur við sjö prósent af eftirstöðva skulda árið tvö þúsund og fimm var þetta hlutfall lækkað í fimm og hálft prósent og síðan í fimm prósent á þessu ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á ekki ganga nema til hálfs við að vinda ofan á þessari skerðingu og þá á að miða við sex prósent í öðru lagi þá var einungis greitt um níutíu prósent af hámarksupphæð vaxtabóta árið tvö þúsund og fjögur og níutíu og fimm prósent árið tvö þúsund og fimm þá frú forseti komum við líka að því að í þriðja lagi hefur húsnæðisverð hækkað mjög mikið á tímabilinu og langt um meira heldur en eignaviðmið til útreiknings vaxtabóta hefur gert ráð fyrir sem stóð í stað milli áranna tvö þúsund og

fulltrúar háttvirtrar ríkisstjórnar komi hér í eitt skipti fyrir öll upp í þennan ræðustól og segi okkur frá því hvað þeir ætli sér hvað þeir ætli sér með vaxtabótakerfið vegna þess að þessi niðurskurður er að bitna mjög harkalega á heimilunum í landinu og ekki síst fólki með lágar tekjur og millitekjur og þá helst líka ungu fólki sem gríðarlega þunga framfærslubyrði sem er að missa vaxtabæturnar þarna frú forseti er verið að koma aftan að fólki og við hljótum að krefjast þess að háttvirtir þingmenn hér sem standa að þessu og hafa samþykkt þetta á þessu kjörtímabili þessar skerðingar þeir komi hér upp og geri grein fyrir því hvert þeir eru að fara með vaxtabótakerfið frú forseti vegna þess að það má finna það að hver og einn og einasti fasteignareigandi sem hefur verið að fá vaxtabætur hann finnur það á framlögunum á hverju einasta ári hvernig þau hafa verið skert þegar farið er í íbúðarkaup þá er gert ráð fyrir þessum vaxtabótum og þá er mjög mikilvægt að það liggi fyrir hvernig á að reikna þær út hverju sinni en þessi ríkisstjórn kemur aftan að fólki og með alls kyns æfingum með skerðingum sem koma mjög illa niður á þessum hópi frú forseti ég verð að nefna það hér að þessi ríkisstjórn hefur markvisst lækkað eins og sagði þá hefur hún markvisst lækkað eða verið að skerða framlög til vaxtabóta og má nefna það að á næsta ári miðað við það fjárlagafrumvarp sem fyrir liggur hér í þinginu þá verða útgjöld til vaxtabóta tvö hundruð tuttugu og sex milljónir króna lægri en þau voru árið tvö þúsund og þrjú að krónutölu sé tekið mið af þróun vísitölu neysluverðs frá árinu tvö þúsund og þrjú til september árið tvö þúsund og sex eru áætluð útgjöld vegna vaxtabóta

á næsta ári heldur en þau voru árið tvö þúsund og þrjú þannig hefur þessi ríkisstjórn þegar hún gerir upp þetta kjörtímabil og stendur frammi fyrir heimilunum í landinu og gerir upp þetta kjörtímabil hvernig hún hefur staðið sig þá stendur þetta eftir milljarður í skerðingu á vaxtabótum milljarður frú forseti þetta eru kaldar kveðjur frá ríkisstjórninni en þetta er staðreynd og þetta er sú staðreynd sem blasir við heimilunum í landinu þegar við göngum til kosninga núna í vor þá er eins gott líka að aumt yfirklór eins og þeir eru að gera í íraksmálinu núna frú forseti þá vil ég í lokin segja þetta það eru ansi kaldar kveðjur sem þessi ríkisstjórn sendir

sem fer fyrir stærstum hópi launafólks í landinu það eru heldur kaldar kveðjur þegar samkomulag sem gert er

það verður að segja að svona vinnubrögð hljóta að hafa eftirmála og þau hljóta að hafa áhrif þegar það kemur hér berlega í ljós í þessu máli að það er ekki hægt að treysta samkomulagi sem aðilar vinnumarkaðarins eða alþýðusamband íslands gerir við ríkisvaldið það er mjög alvarlegt mál þegar svo er

mín um þetta lengri en ég vil taka undir þá gagnrýni sem komið hefur fram hjá alþýðusambandi íslands og ég vil átelja það mjög harðlega að fjöldi fólks sem væntir þess að fá leiðréttingar á vaxtabótum vegna þess að því var lofað í yfirlýsingum nú í sumar að fjöldi fólks sem væntir þess að fá þessar vaxtabætur muni væntanlega fá engar eða mjög litlar leiðréttingar á greiðslum vaxtabóta núna fyrir jólin þetta tel ég mjög alvarlegt mál frú forseti og gat ekki látið hjá líða að nota tækifærið hér í þessum stóli þegar við erum að afgreiða þessa smánarlegu viðbót þessa pínulitlu viðbót þessa örflís til viðbótar vaxtabótunum þá gat ég ekki látið hjá líða en að segja um það nokkur orð hér ég vænti þess frú forseti að vor og svara þeirri spurningu hvers vegna flokkurinn sem lofaði því að hér ætti að efla stöðu fjölskyldunnar og styrkja stöðu fjölskyldunnar kemur svo aftan að fólki með milljarði í skerðingu á vaxtabótunum á þessu kjörtímabili ég tel að háttvirtir þingmenn sérstaklega framsóknarflokksins skuldi heimilunum í landinu skýringar á þessu vegna þess að það er staðreynd að það hefur ekkert komið út úr þessari fjölskyldunefnd og það eina sem gerist hér í þinginu er að það er kroppað í tekjur